Het VN verdrag geeft geen nieuwe of bijkomende rechten aan personen met een beperking, maar verduidelijkt zeer expliciet dat personen met een beperking ook aanspraak kunnen maken op fundamentele rechten die al zijn neergeschreven in andere verdragen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Kinderrechtenverdrag en andere internationale verdragen. Ik ben echt trots dat ik een recordaantal commissies hebben kunnen betrekken bij mijn verslag, gaande van de Commissies vervoer en toerisme, juridische zaken en ontwikkelingssamenwerking tot de Commissie verzoekschriften. Dit bewijst dat beperking of handicap niet alleen maar een sociaal onderwerp is, maar een thema dat doordringt in alle aspecten van het leven.

We spreken hier dus over de mensenrechten van personen met een beperking. In de geest van het verdrag en van de slogan van de beweging van mensen met een beperking, namelijk Niets over ons zonder ons, schreef ik mijn verslag samen met organisaties van en voor mensen met een beperking. Ik heb van in het begin constructief met het Europees Gehandicaptenforum en zijn leden kunnen overleggen. Ik dank daarom zeer hartelijk de organisaties en individuen die mij hebben gesteund. Vertegenwoordigers van die organisaties zitten hierboven op de publiekstribune. Ik zou heel graag een applaus voor hen willen, omdat ze onvermoeibaar hun rechten als personen met een beperking blijven opeisen in onze samenleving

Zij moeten dezelfde rechten genieten om in de EU te leven en werken, net zoals burgers zonder beperking. De Europese instellingen moeten het goede voorbeeld geven. Medewerkers met een beperking moeten ondersteund worden, zodat zij gelijke toegang krijgen tot werk en beroep. Burgers met een beperking moeten ook gelijke toegang tot publieke informatie en evenementen in het Europees Parlement en andere instellingen krijgen. Wij kunnen niet van de lidstaten verlangen dat zij het verdrag toepassen als wij het zelf niet doen.